virðulegi forseti við ræðum hér mjög jákvætt og uppbyggilegt mál sem er tillaga til þingsályktunar um bætta heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólks þar sem velferðarnefnd leggur til alþingi álykti að fela velferðarráðherra að skipa starfshóp til að vinna að bættri heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólks á aldrinum fjórtán til tuttugu og þriggja ára starfshópnum verði falið að halda áfram þeirri vinnu sem starfshópur sem skipaður var í september tvö þúsund og tíu í sama skyni skilaði af sér og vinna úr tillögum hans lagt er til að hópurinn leggi sérstaklega fram tillögur að leiðum til úrbóta það er aðgerðamiðað og þar að auki verði hópnum falið að undirbúa stofnun unglingamóttöku fyrir fólk á aldrinum fjórtán til tuttugu og þriggja ára þar sem heilbrigðisþjónusta verði sérstaklega sniðin að þeirra þörfum það er lagt til að nefndin eða hópurinn skoði sérstaklega hvernig til hefur tekist á norðurlöndunum og að það verði leitað til fagfólks með mismunandi bakgrunn verkefnið verði þá tilraunaverkefni og grundvöllur að fleiri unglingamóttökum þegar reynslan hefur verið metin það var sem sagt þessi að það var starfshópur sem skilaði í september tvö þúsund og ellefu til velferðarráðherra skýrslu um bætta heilbrigðisþjónustu og bætt heilbrigði ungs fólks það var í honum fjöldi góðra fagmanna velferðarnefnd fékk þetta fólk á sinn fund þrisvar sinnum og fór yfir niðurstöðurnar en í skýrslunni eru raktar niðurstöður ýmissa rannsókna og staða ýmissa málaflokka sem snúa að heilbrigði og lífsstíl ungs fólks og tiltekin ýmis úrræði og þjónusta sem í boði er þar eru einnig tillögur um næstu skref í kjölfar þess að velferðarnefnd hélt þessa þrjá fundi taldi hún afar mikilvægt að haldið yrði áfram með þessa vinnu og leggur því hér fram þessa tillögu það er sem sagt bæði þessi aðgerðamiðað niðurstaða sem við ætlumst til svo og það að það verði skoðað mjög ákveðið að koma á fót unglingamóttöku þangað sem fólk á aldrinum fjórtán til tuttugu og þriggja ára geti leitað það er lagt til að einungis verði byrjað með eina unglingamóttöku sem opni í miðborg reykjavíkur til dæmis og reynslan síðan verði notuð til þess að meta grundvöll fyrir opnun fleiri örlítið um innihald skýrslunnar það voru mörg atriði sem þarna voru skoðuð það var bara almennt um lífsstíl og heilbrigði um ofþyngd og offitu tannheilsu geðheilbrigði sjálfsvíg og sjálfsvígshugleiðingar vímu fíkniefna og áfengisneyslu slys og meiðsli ofbeldi þar á meðal kynferðislegt ofbeldi kynheilbrigði og kynhegðun og síðan ungt fólk með langvinnan heilsuvanda hér ætla ég bara að tæpa á örfáum atriðum sem mér finnst kannski skipta ekki síst máli til dæmis finnst mér það mjög merkilegt að það má ætla að tólf til fimmtán prósent ungmenna glími við vægan geðrænan vanda og tvö til fimm prósent eigi við alvarlegar hegðunar og geðraskanir að ræða í skýrslunni er greint frá stofnun vinnuhóps til að bregðast við vaxandi misnotkun á rítalíni og skyldum geðlyfjum en notkun geðlyfja hefur farið mjög vaxandi á undanförnum árum það kemur fram að samvinnu á milli stofnana sé oft ábótavant og erfitt fyrir unga einstaklinga með geðraskanir að fara á milli skólastiga vegna þessa þannig að það þurfi að bæta samvinnu og eftirfylgni

þá er bent á að í sambandi við vímu og fíkniefnaneyslu hefur náðst góður árangur í grunnskóla en enn þá þarf að beita sér fyrir forvarnastefnu og forvarnavinnu í framhaldsskóla þá var talað um kynheilbrigði íslenskra ungmenna það er því miður ekki í nógu góðu lagi tíðni fólks sem greinist með kynsjúkdóma er hærri hér en annars staðar á norðurlöndum ungmenni eiga einnig fleiri bólfélaga en að meðaltali er og það er mikilvægt að grípa til aðgerða til að sporna við þessari þróun þar var meðal annars mjög ákveðið rætt um nauðsyn þess að gera smokka aðgengilegri fyrir ungmenni og starfshópnum er falið að skoða þetta sérstaklega með tilliti til þess að bæta kynheilbrigði ungs fólks þá var einnig lögð mikil áhersla á þjónustu við ungt fólk með langvinnan heilsuvanda og langveik ungmenni en nokkuð er það sama uppi á teningnum þar og þegar um er að ræða ungmenni með geðraskanir að þjónustan er dreifð og samvinnu er ábótavant síðan langar mig hér örstutt að fara yfir í lokakafla skýrslunnar eru lagðar fram tillögur og sérstaklega er talað þar um að næsta viðfangsefni verði að leita eftir viðhorfum þeirra sem nýta heilbrigðisþjónustuna og þá sem veita hana og það eru þrettán tillögur sem fram koma hjá hópnum mig langar til að tæpa hér á örfáum atriðum það er talað um að efla þekkingu og vitund fagfólks á sérstöðu og sérþörfum ungs fólks bæta aðgengi ungs fólks að heilbrigðisþjónustu og sníða þjónustuna að þörfum þessa hóps auka samstarf kanna möguleika á unglingamóttöku huga að yfirfærslu þjónustu þegar börn verða fullorðnir eða unglingar efla forvarnir leita hugmynda og samstarfs við ungt fólk og byggja á reynslu annarra þjóða síðan er hér sérstaklega talað um unglingamóttökuna það kom mjög ákveðið fram það skiptir máli að það komi að allir faghópar og það skiptir ekki síst máli að við slíka móttöku starfi fólk sem hefur reynslu ekki síður en þekkingu af því að vinna með ungu fólki og kunni að ræða við þau um viðkvæm málefni það er sérstaklega talað um það líka að það verði að skoða það að efla heilsugæslu í framhaldsskólum en henni hefur verið ábótavant síðan er talað um að það er ekki endilega það æskilegasta að hafa slíka unglingamóttöku endilega í sama húsi og heilsugæslan heldur eigi að horfa til þess að hún verði á stað sem ungmenni eru tilbúin til þess að fara á og opin á þeim tímum sem ungmenni þurfa á henni að halda hér er síðan ákveðinn kafli um hvernig skipa skuli starfshópinn og það er gefinn ákveðinn leiðarvísir í því sambandi eins og til dæmis að það ber sérstaklega að kanna hvernig bæta má viðmót heilbrigðisþjónustunnar svo aðlaðandi verði fyrir þennan aldurshóp að leita viðeigandi þjónustu sem og og hvort kostnaðarþátttöku þurfi að breyta til dæmis hvað varðar getnaðarvarnir það er talað hér um að það sé eðlilegt að einn sem voru í fyrri starfshóp séu áfram til að skapa samfellu og síðast en ekki síst er lögð mikil áhersla á það að fulltrúi ungmenna fái sæti í hópnum til að tryggja aðkomu notenda heilbrigðisþjónustunnar að starfinu ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til síðari umræðu